Er is geen enkel excuus voor een regering om een staking of een demonstratie in zo'n bloedbad te laten eindigen.

Maar tot mijn spijt moet ik vaststellen dat die buitenlandse bijdrage er überhaupt niet geweest is.